frumvarpi til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins íslands þetta frumvarp flyt ég ásamt háttvirtum þingmanni guðjóni a kristjánssyni og grétari mar jónssyni og þingskjalið er að finna á þingskjali númer hundrað þrjátíu og átta frumvarpið er í fjórum greinum og í fyrstu greinar þess er lagt til að tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar falli brott en það er sú grein sem fjallar um heimild til útgáfu bráðabirgðalaga í annarri grein er lagt til að bæta inn í ákvæði sem tekur fyrir setu ráðherra sem alþingismanna og í þriðja lagi í þriðju grein er ákvæði þar sem lagt er til að bæta inn í stjórnarskrána ákvæði um það að breytingar á stjórnarskrá sem samþykktar eru á alþingi verði að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu áður en þær hljóta endanlega afgreiðslu sem breyting á stjórnarskránni og hljóta samþykki meiri hluta þeirra sem taka þátt í almennum kosningum um málið og í fjórða lagi er svo lagt til að þessar breytingar

sem skýrir efni þess og ég vil fara aðeins í gegnum þá greinargerð með leyfi hæstvirts forseta í þessu frumvarpi eru lagðar til þrjár breytingar á stjórnarskránni

ráðherrum setu á alþingi en í þriðja lagi er gert ráð fyrir að breytingar á stjórnarskránni verði bornar undir þjóðina heimild til setningar bráðabirgðalaga hefur lengi verið umdeild og var lengi beitt í umtalsverðum mæli frá átján hundruð sjötíu og fjögur hefur heimildinni verið beitt fjögur hundruð fjörutíu og átta sinnum og þar af liðlega hundrað sinnum á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hafa ber í huga að þegar stjórnarskráin er sett átján hundruð sjötíu og fjögur voru aðstæður í íslensku þjóðfélagi allt aðrar en nú er þá kom alþingi saman annað hvert ár

samgönguerfiðleikar voru miklir og fjarskipti stirð þessi rök fyrir heimild til þess að setja bráðabirgðalög eru löngu úr gildi fallin við stjórnarskrárbreytinguna fyrir sextán árum þegar deildaskipting alþingis var afnumin var ákveðið að þrengja heimild ríkisstjórnarinnar til þess að setja lög með þessum hætti og var miðað við að heimildin yrði aðeins notuð í undantekningartilvikum ætlunin var að meginreglan yrði sú að kalla alþingi saman og starfsreglum þess var breytt þannig að það starfar allt árið og getur komið saman til funda hvenær sem er með litlum fyrirvara ekki verður séð að sú staða geti komið upp að ókleift verði að kalla alþingi saman en á sama tíma geti einstök ráðuneyti ríkisstjórnin og embætti forseta íslands staðið að því að setja nauðsynlega löggjöf í kjölfar breytinganna hefur dregið verulega úr lagasetningu með bráðabirgðalögum setning bráðabirgðalaga um breytingu á lögum um lax og silungsveiði og fleiri lögum sumarið tvö þúsund og þrjú og bráðabirgðalaga í júlí síðastliðnum um notkun raflagna og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli bendir til þess að aftur sækir í sama farið af hálfu ríkisstjórnar á hverjum tíma í fyrra málinu kom fram í áliti meiri hluta landbúnaðarnefndar alþingis um frumvarpið til staðfestingar bráðabirgðalögunum að leitað hafi verið álits ragnhildar helgadóttur lektors í háskólanum í reykjavík og eiríks tómassonar prófessors niðurstaða ragnhildar var að með bráðabirgðalögunum þá hafi verið gengið nær tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar en dæmi eru um frá stjórnarskrárbreytingunni nítján hundruð níutíu og eitt hún taldi hins vegar ólíklegt að dómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu að bráðabirgðalöggjafinn teldist hafa farið út fyrir valdsvið sitt þó að sú niðurstaða væri að hennar mati ekki vafalaus eiríkur tómasson taldi setningu bráðabirgðalaganna takmarkatilvik það sem fyrst og fremst þótti vafasamt er hvort brýna nauðsyn hafi borið til að beita heimildinni og setja bráðabirgðalög fremur en að leggja málið fyrir alþingi sem fer með löggjafarvaldið samkvæmt stjórnarskránni reyndar gengur ragnhildur í áliti sínu svo langt að segjast vera þeirrar skoðunar að of nærri hafi verið gengið skilyrðum tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar um brýna nauðsyn eins og greinin verði skýrð með hliðsjón af þeim ummælum sem féllu á alþingi við breytingu stjórnarskrárinnar nítján hundruð níutíu og eitt

áður í sumar voru aðstæður þær sömu og fyrir fjórum árum og því nokkuð ljóst að skilyrði fyrir notkun bráðabirgðalagaheimildarinnar eru ekki ríkari en var þá það verður að telja hafið yfir allan vafa að unnt var að kveðja alþingi saman og leggja málið fyrir það á þeim tíma sem til ráðstöfunar var og viðurkennt var af hálfu ráðherra við fyrstu umræðu um staðfestingarfrumvarpið nú í október að ríkisstjórninni fannst ekki ástæða til þess það finnst mér ástæða til þess að undirstrika við háttvirtan þingheim að hæstvirtur viðskiptaráðherra nýtti sér bráðabirgðalagavald stjórnarskrárinnar með þeirri skýringu á alþingi að það væri ekki ástæða til þess að leggja málið fyrir alþingi það væri ekki það brýnt að það tæki því að kalla alþingi saman og leggja málið fyrir þingið með þessari skýringu var viðskiptaráðherra að kollvarpa öllum hugsanlegum forsendum fyrir því að nýta bráðabirgðalagavaldið því eins og fram hefur komið í greinargerðinni áður þá er í röksemdum prófessoranna sem lögð voru fyrir alþingi fyrir fjórum árum eða tvö þúsund og

heimildin til að nýta bráðabirgðalöggjafarvaldið hvíldi á því að það væri brýnt að það væri svo brýnt að það yrði að setja lögin og ekki möguleiki á að bíða um stund og kalla þing saman það var forsendan að málið sé svo brýnt að ekki sé hægt að bíða eftir því að alþingi komi saman hæstvirtur viðskiptaráðherra notar heimildina hann rökstyður hana í þinginu með því að segja það var ekki brýnt hvernig í ósköpunum ætlar hæstvirt ríkisstjórn að snúa sig út úr þessari snöru sem hún sjálf hefur stungið sínu höfði í að setja bráðabirgðalög með þeim rökum að málið sem um er fjallað sé ekki það brýnt að það taki því að kalla alþingi saman virðulegi forseti þetta finnst mér dapurlegt og full ástæða til þess að alþingi bregðist við og setji ríkisstjórninni þær skorður sem ekki verða misskildar þannig að ríkisstjórnin teygi sig ekki stig af stigi lengra eftir þessari götu sem enn er fær í stjórnarskránni tuttugasta og áttundu greinar um bráðabirgðalagavald einstakra ráðherra eins vil ég vekja athygli háttvirtra þingheims á breytingunni sem orðið hefur á því að nota bráðabirgðalagavaldið fyrir utan þá augljósu breytingu sem hefur verið bent á að eftir nítján hundruð níutíu og eitt er setning bráðabirgðalaga mjög fátíð sem er mjög vel og nákvæmlega sú þróun sem alþingi ætlast til á þeim tíma þeir sem hafa lesið umræðurnar frá nítján hundruð níutíu og eitt fyrir og eftir alþingiskosningarnar átta sig á því hvernig löggjafinn rammaði af beitingu

án þess þó að setja þann ramma í stjórnarskrána sjálfa sem er auðvitað það haldreipi sem ríkisstjórnin hefur haft til að teygja rammann aftur út og stíga út úr því þrönga bili sem framsögumenn málsins settu heimildinni í ræðum sínum og vísa ég þar fyrst og fremst til háttvirtur þáverandi formanns þingflokks sjálfstæðisflokksins ólafs g einarssonar og margrétar sverrisdóttur en þau voru framsögumenn málsins hvort í sinni þingdeild og álit þeirra og skýringar á því hvað felst í frumvarpstextanum auðvitað tekur mikið mið af því sem þau segja sem framsögumenn um málið en það sem ég vildi benda á er að í þessum tveimur síðustu tilvikum um lax og silungsveiði sumarið tvö þúsund og þrjú og keflavíkurflugvallarmálinu tvö þúsund og sjö þá var heimildinni beitt ekki fyrir almenna hagsmuni það er ekki þjóðarhagur eða almennir hagsmunir sem eru forsenda þess að sett er löggjöf heldur er löggjöfin rökstudd með því að það er verið að taka mið af hagsmunum eins fyrirtækis

í fyrra málinu var það fyrirtækið stofnfiskur og útflutningshagsmunir þess á hrognum og í síðara tilvikinu var það þetta fyrirtæki á keflavíkurflugvelli sem greint er frá í frumvarpinu það er ákaflega sérkennilegt þegar bráðabirgðalagavaldið er farið að notast til þess að bregðast við afmörkuðum

og hafi auðvitað eðlilega rétt á að stjórnvöld líti til þeirra hagsmuna að þá eru þetta of takmarkaðir hagsmunir til þess að ríkisstjórn eigi að beita lagasetningarvaldi sínu til þess að bregðast við þeim þetta tel ég slæma þróun og endurspegla það viðhorf ráðherra að þeir noti bráðabirgðalagavaldið helst aldrei eins og ætlast er til en láti það eftir sér þegar í hlut eiga hagsmunir fyrirtækja í kjördæmi þeirra í báðum tilvikum voru þetta fyrirtæki í kjördæmi þeirra ráðherra sem settu lögin þetta er afleit þróun virðulegi forseti ég vonast til þess að hæstvirtur forsætisráðherra sem ég met mikils sjái nú til þess að ganga eftir þessari braut verði nú stöðvuð í hans tíð sem forsætisráðherra þetta er ekki eðlileg leið virðulegi forseti að ráðherrar komi sér undan alþingi með þessum hætti og noti bráðabirgðalagavaldið til þess að bregðast við vanda fyrirtækja í þeirra eigin kjördæmi og skelli út lögum fyrirvaralítið meira að segja með þeim rökstuðningi að málið sé ekki brýnt en virðulegi forseti ég vík þá að næsta þætti í frumvarpinu og í greinargerðinni segir um það með leyfi forseta seta ráðherra á alþingi hefur lengi þótt umdeilanleg í ljósi þess sjónarmiðs að rétt sé að aðskilja framkvæmdarvald og löggjafarvald með sama hætti og dómsvald er aðgreint frá öðrum þáttum ríkisvaldsins nefna má að á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi var flutt frumvarp sem kvað á um að ráðherrar sætu ekki á alþingi þann tíma sem þeir gegndu ráðherradómi slíkt fyrirkomulag er talið heppilegt til að auka skilin á milli framkvæmdar og löggjafarvalds og er í samræmi við meginregluna um þrígreiningu ríkisvaldsins undanfarna áratugi hefur greinilega verið sú þróun í löggjöf að þáttur alþingismanna innan framkvæmdarvaldsins hefur farið mjög minnkandi og hlutur og áhrif ráðherra vaxið að sama skapi nú er meginreglan að ráðherrar skipa stjórnir og ráð sem falla undir ráðuneyti þeirra eða stofnanir sem heyra undir ráðuneytið enn fremur hafa veigamiklar ákvarðanir verið fluttar frá alþingi til ráðherra og má þar nefna sem dæmi að virkjanaleyfi eru nú í höndum iðnaðarráðherra en áður veitti alþingi sjálft þau flest með sérstökum lögum hverju sinni breytingar á lögum um ríkisstofnanir og um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins hafa styrkt stöðu framkvæmdastjóra ríkisstofnana stjórnir einstakra stofnana hafa ýmist verið lagðar niður eða heyra að öllu leyti beint undir ráðherra og hlutverki þeirra verið breytt þessi skýra stefna um aðskilnað löggjafarvalds frá framkvæmdarvaldi er studd mörgum veigamiklum rökum og hefur eflt framkvæmdarvaldið eðlilegast er að framfylgja þessari stefnu með sama hætti innan löggjafarvaldsins og taka fyrir setu ráðherra á alþingi er hér lagt til að ráðherra verði að afsala sér þingmennsku og eigi því ekki afturkvæmt til setu á alþingi fyrr en við næstu alþingiskosningar þessi leið tryggir aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds önnur leið er að ráðherra verði að láta tímabundið af þingmennsku meðan hann gegnir ráðherrastarfi hún kemur einnig til greina og er til bóta en er þó síðri en sú sem lögð er til í frumvarpinu ég vil segja um þetta til viðbótar virðulegi forseti að þau rök sem borin hafa verið fram gegn seinni tillögunni sem ég nefndi og liggur hér fyrir alþingi líka sem frumvarp að ráðherra taki inn varamann meðan hann gegnir ráðherraembætti hefur þann annmarka að sá flokkur sem er í ríkisstjórn og hefur ráðherra öðlast með henni fleiri þingmenn í reynd þar sem hann hefur ráðherrana sem eru áfram þingmenn þó þeir gegni ekki starfinu og síðan koma inn varamenn sem verða þingmenn á meðan flokkurinn hefur ráðherraembætti á að skipa þannig var til dæmis með framsóknarflokkinn í síðustu ríkisstjórn sem hafði tólf þingmenn alls og hafði sex ráðherra að hann hefði fengið með þessari leið sex ráðherra og tólf þingmenn og haft átján menn í þingsalnum sem gátu beitt sér að fullu í umræðum og málflutningi þó svo að flokkurinn hefði áfram ekki nema tólf atkvæði það munar auðvitað mikið um það að hafa sex viðbótarmenn í þingsalnum til starfa til þátttöku í umræðum og til starfa í þingnefndum það finnst mér verulegur galli á þeirri leið að ráðherrar láti af embætti tímabundið og taki inn varamann og fellst á gagnrýni sem flutt hefur verið á þá hugmynd við erum með of fámennt þing til þess að þessi leið gangi sæmilega upp þetta gæti gengið í þjóðþingi sem væri með hundrað fimmtíu til tvö hundruð þingmanna sveit og kannski tólf til fimmtán ráðherra eða eitthvað slíkt en við erum með tólf ráðherra í sextíu og þriggja manna þingi og hlutföllin hjá ráðherrunum eru einmitt allt of há miðað við það þess vegna er líka áhrifavald ráðherranna við núverandi aðstæður miklu meira en er í erlendum þjóðþingum þar sem óbreyttir þingmenn eru miklu miklu fleiri borið saman við fjölda ráðherra í þeirra eigin flokki í þingflokki erlendis sem á aðild að ríkisstjórn er kannski þorri þingmanna ekki ráðherrar og eiga ekkert mikið sína framtíð og stöðu undir ráðherranum og leyfa sér að tala alveg opið við hann og flytja sínar skoðanir í umræðum um málið innan þingflokksins sem utan en menn vita hvernig staðan er hér í fámennum þingflokkum með

ekki annaðhvort velja menn sér þann vettvang að bjóða sig fram til alþingis gerast alþingismenn og sinna því starfi af fullum krafti og leggja þá til hliðar hugmyndir um það að vera ráðherrar starf alþingismanns er orðið mjög viðamikið í nútímaþjóðfélagi sem er flókið og það þarf mikinn tíma til þess að fylgjast með helstu málum menn verða að afmarka sig og þurfa samt mikinn tíma og jafnvel aðstoðarmenn til að hjálpa sér í þeim störfum

menn eru bara fullsæmdir af því að leitast við að vera góðir alþingismenn í umboði kjósenda sinna þó menn leggi til hliðar drauma um ráðherrastól á meðan svo verður það líka auðvitað þannig að þegar aðskilnaður hefur orðið þá verður staða ráðherrans allt önnur og miklu minna eftirsóknarvert fyrir þingmenn að verða ráðherra vegna þess að þingmennirnir munu ráða miklu meira um löggjöfina þar sem þeir eru en er í dag það verður miklu minna ráðið um löggjöfina uppi í ráðuneytunum en er í dag menn vita alveg hvernig þetta gengur fyrir sig hér í þinginu háttvirtir þingmenn að breytingartillögur á stjórnarfrumvörpum fæðast ekki endilega eða eru bornar fram af þingmönnum það kemur fyrir auðvitað en í megindráttum eru hlutirnir þannig að það er ráðherrann sem stýrir ferðinni sendir embættismenn sína til þess að bera boð á milli og láta þingmenn vita af því hvaða breytingartillögur viðkomandi ráðherra getur sætt sig við að verði gerðar við sátum í félags og tryggingamálanefnd í morgun og þar komu þrír gestir í nafni ráðuneytisins til þess að fara yfir frumvarp til jafnréttislaga og svara athugasemdum sem fram hafa komið í nefndinni einn þessara þriggja las bara upp af blaði tillögu sem hún flutti væntanlega í nafni ráðherra um breytingar á skipan jafnréttisráðs mér finnst ekki góður svipur á þessu það er ekki góður svipur á þessu það er ekki þar með sagt að þessi tillaga þurfi að vera svo slæm við skulum ekkert taka það inn í en það er ekki góður svipur á því að þingmenn ríkisstjórnarinnar sitji í nefndinni og fái að heyra það alveg eins og við hinir sem erum í stjórnarandstöðu hvaða breytingar menn geti hugsað sér að gera á viðkomandi stjórnarfrumvarpi þetta mundi breytast við aðskilnað vegna þess að þingmennirnir væru miklu sjálfstæðari í sínum störfum þeir mundu leitast við það að vera þingmenn vegna þess að þeir væru ekki daginn út og daginn inn á biðilsbuxunum og biðlistanum eftir ráðherrastólnum sem kemur kannski á næsta ári eða við næstu kosningar og til þess að vel gangi í því þá þurfa menn auðvitað að eiga góða vini virðulegi forseti en við skulum ekkert fara lengra út í þessa sálma þetta er auðvitað við skulum segja að

nú að lokum þriðja atriðið í þessu frumvarpi um það segir í greinargerð með leyfi forseta þriðja breytingartillagan gerir ráð fyrir að breytingar á stjórnarskránni verði bornar undir þjóðina og öðlist ekki gildi nema með samþykki í almennri og leynilegri atkvæðagreiðslu þykir ekki eðlilegt að alþingi sjálft bæði leggi fram tillögur til breytinga á stjórnarskránni og samþykki þær einkum í ljósi þess að stjórnarskráin er upphaflega sett af þjóðinni og hefur að geyma fyrirmæli um starfssvið alþingis rétt þykir að sá sem setti stjórnarskrána í upphafi það er þjóðin sjálf staðfesti framvegis breytingar á henni að sama skapi verður að telja það til bóta að alþingi ákvarði ekki sjálft eigin stöðu í stjórnskipaninni þar með lýkur þessari greinargerð virðulegi forseti og þetta mál var flutt á hundrað þrítugasta og þriðja þingi

þá og var flutt þá óbreytt auk þess var flutt á hundrað þrítugasta þingi sambærilegt frumvarp að frátöldu ákvæðinu um þjóðaratkvæðagreiðslur virðulegi forseti ég hef þá lokið við að gera grein fyrir helstu atriðum í þessu frumvarpi og rökstuðningi fyrir þeim og ég vildi ljúka þessari framsöguræðu með því að nefna kannski eitt atriði sem komið hefur fram í umræðum um þetta mál á fyrri stigum þess sem varðar afnám heimilda til útgáfu bráðabirgðalaga það hefur verið eins og eðlilegt er að sumir þingmenn eru ekki alveg tilbúnir að ganga svo langt að fella heimildina algjörlega út úr stjórnarskránni og hafa velt fyrir sér hafa heimildina áfram en með breyttu sniði þannig að það sé mun skýrara hvenær megi grípa til þessa ákvæðis og þrengra jafnframt þannig að það sé ljóst að það sé í algjörum undantekningartilvikum sem heimildin er notuð og þegar ríkir hagsmunir eiga í hlut ég er ekkert alveg fráhverfur því að fallast á þessi sjónarmið þó ég sé eindregið á hinni línunni að það sé einfaldast skýrast og best að hafa enga slíka heimild en þá finnst mér og vil nefna þá hugmynd eðlilegast að það verði forseti alþingis sem gefi út bráðabirgðalögin þannig að það verði hann sem forseti alþingis sem gefi þau út en ekki einstakir ráðherrar þar með höfum við þá líka náð því að aðskilja ríkisstjórnina frá útgáfu bráðabirgðalaga þannig að mér finnst það að mörgu leyti þá eðlilegri gangur nú forseti alþingis styðst væntanlega alltaf við stjórnarmeirihlutann rétt eins og ríkisstjórnin þannig að það er sama pólitíska stærð á ferðinni og þetta fellur alveg jafnvel að þingræðisreglunni sem er að vísu óskrifuð og mætti kannski huga að við annað tækifæri að skrifa texta til að fella þingræðisregluna inn í stjórnarskrána en þessi útfærsla mundi falla vel að þingræðisreglunni að mínu viti virðulegi forseti ég legg svo til að lokinni þessari umræðu þá verði þessu